Ja, spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki smo vložili predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini izključno zaradi enega razloga. In sicer da razbremenimo državljanke in državljane Republike Slovenije. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da se gospodarska rast mora poznati tudi v žepih državljank in državljanov Republike Slovenije in s tem na drugi strani tudi potencialno razbremenimo gospodarstvo. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da se morajo plače državljank in državljanov Republike Slovenije dvigniti, povišati, vendar ne na račun dodatnih obremenitev gospodarstva, temveč na račun znižanja davčnih obremenitev, ki so v Sloveniji previsoke. Zdaj, tisti, ki pravite, da davčne obremenitve v Sloveniji, niso previsoke me zanima, bi rekel, izključno ena zadeva. Zakaj potem FURS pošilja delavcem migrantom, ki delajo v Avstriji, dodatne položnice? Izključno zaradi tega, ker so davčne obremenitve v Sloveniji višje kot v Avstriji in FURS terja plačilo razlike med tistim, kar so delavci, ki delajo v Avstriji, plačali v Avstriji in tisto, kar morajo plačati še v Sloveniji. Če bi bila dohodninska lestvica v Sloveniji enaka kot v Avstriji, potem delavci migranti ne bi - ki delajo v Avstriji - v Sloveniji ne bi bilo potrebno plačati dodatnega davka. Jaz mislim, da je to vsemu jasno, in dajte si to priznati. Zdaj, največji očitek je bil, znižujete s tem prihodke v proračun. To vrzimo stran, tega se ne gre. Glejte, spoštovana koalicija, če boste to politiko, nadaljevali tudi v prihodnosti, se Slovenkam in Slovencem slabo piše. Kajti vi morate videti, bi rekel, še malo dlje od enega, drevesa, ampak morate videti gozd. Ne morate vi reči: "Zdaj pa - ta sprememba - ne moremo podpreti, ker znižuje, bi rekel, proračunske prihodke." Res bo na določenem nivoju manjši proračunski prihodki, vendar morate vi poskrbeti na drugi strani, da bodo prihodki višji, ne samo na račun tega, da boste, bi rekel, iz meseca v mesec, iz leta v leto, dodatno obremenjevali državljanke in državljane Republike Slovenije. Tri milijarde evropskih sredstev leži na tleh, ki jih pač tako prejšnja vlada, kot verjetno tudi sedanja, ne zna pobrati. Po dveh mesecih menjamo ministra za kohezijo. Davčni dolg, spoštovana državna sekretarka - ena cela tri milijarde evra. To je približno petnajst procentov prihodkov, slovenskega proračuna, je davčnega dolga. Dajte vložiti nekaj napora samo, bi rekel, pri evropskih sredstvih, pa bi rekel, pri zajezitvi davčnega dolga. Samo ne mi prijaviti številko, da se davčni dolg znižuje, ker se ne, spoštovana državna sekretarka. Kvečjemu povečuje se. Ta koalicija je pa podobna, ista, kot je bila prejšnja vlada, in dejansko vi imate, bi rekel, vse zadeve pripravljene. Trošarinska politika je neustrezna, neustrezna je, bi rekel. Glejte, zakaj je, ne vem, tisoč litrov kurilnega olja v Celovcu dvesto evrov ceneje kot v Ljubljani, Murski Soboti, Škofji Loki, Kranju, Kopru? Zakaj? Zaradi tega, ker ima Slovenija, bi rekel, bistveno višje trošarine kot Avstrija. Zakaj je liter nafte v Avstriji danes ceneje kot v Sloveniji? In državljanke in državljane Republike Slovenije, tisti, ki imajo možnost, grejo, bi rekel, tankat v Avstrijo in s tem polnijo avstrijski proračun in polnijo, bi rekel, avstrijsko javno šolsko, avstrijsko zdravstvo. Dajmo narediti to obratno, tako kot je bilo včasih. Znižajmo trošarine in naredimo, bi rekel, zopet to, ta turizem. Saj tisti, ki pride, bi rekel, na bencinsko črpalko, ne natoči samo avtomobila, verjetno kupi še kaj drugega, pa gre mogoče še v restavracijo in vse skupaj, bi rekel, tukaj morate gledati, bi rekel, malo širše, ne. Prejšnja vlada se je dostikrat hvalila, bi rekel, kaj vse so naredili. Nič niste naredili. Tisto, kar je ustvarilo gospodarstvo, je, bi rekel, prejšnja vlada pojedla in pa popila. Ena cela pet milijarde več davčnih prihodkov kot v letu dva tisoč štirinajst. To je soustvarilo gospodarstvo in državljanke in državljani Republike Slovenije. Kaj je ta vlada naredila? Hvalite se z znižanjem davčnega dolga. Ni res. Davčni dolg je nižji v strukturi bruto domačega proizvoda, zaradi tega, ker je BDP na račun gospodarstva zrasel. Neto davčni dolg je bil pa, bi rekel, ob koncu vlade Mira Cerarja višji kot v začetku vlade Mira Cerarja, približno za eno milijardo. Kam ste dali ta denar? Kam ste dali, spoštovani in spoštovani, ta denar? In jaz sem prepričan, da Slovenija potrebuje korenito davčno reformo in potrebno je razbremeniti predvsem gospodarstvo in pa državljanke in državljane Republike Slovenije. In, bi rekel, višje prihodke ustvarjajo samo nova delovna mesta. Nova delovna mesta polnijo žepe državljank in državljanov Republike Slovenije, polnijo, bi rekel, zdravstveno blagajno, pokojninsko in samo na ta način, ne pa da, bi rekel, vi obremenjujete gospodarstvo in danes ne samo, da, bi rekel, tisti, ki imajo to možnost, ki živijo ob meji z Avstrijo, grejo delat v Avstrijo tudi, bi rekel, v zadnjem obdobju smo lahko priča, da vedno več podjetnikov in gospodarstvenikov se odloča, da preselijo svoje podjetje ali v Avstrijo ali v Italijo, izključno zaradi tega, ker jim te države ponujajo ugodnejše pogoje. In, spoštovana koalicija, jaz sem prepričan, da imate, bi rekel, manevrskega prostora tukaj, ogromno. Prav je, da se ustvarja, bi rekel, tudi v enem delu socialna politika, vendar jaz sem prepričan, da boste vi s to socialno politiko, ko jo vi izvajate, bi rekel, pregnal, bi rekel, delovne ljudi iz Slovenije in danes je žalostno, ker, bi rekel, tisti, ki dela ima, bi rekel, približno iste prihodke kot tisti, ki ne dela, in to je ustvarila ta koalicija in pa prejšnja vlada. In imate, bi rekel, neustrezno politiko do podjetnikov in do delovnih ljudi in tukaj je potrebno narediti, bi rekel, spremembe. Sredstva so, kot sem že omenjal, evropska sredstva, davčni dolg in pa predvsem bo enkrat potrebno začeti razmišljati, da ne bomo imeli samo, progresivno, dohodninsko lestvico, ampak da da bomo mogli na enem nivoju se odločiti tudi za regresijo in s tem privabiti, bi rekel, predvsem tiste ljudi, ki imajo več kapitala in višje prihodke. Zakaj je v Avstriji, bi rekel, močen srednji razred? Izključno zaradi tega, ker imajo tam, bi rekel, nekaj ekstremno bogatega prebivalstva, ki, bi rekel, ustvarja, bi rekel, tudi za srednji sloj. Srednji sloj pa vzdržuje, bi rekel, potem ugodno socialno politiko. Danes pa tukaj, bi rekel, v Sloveniji, na račun, bi rekel, levih vlad se, bi rekel, ta srednji razred uničuje. In v Sloveniji najbolj trpi. Kdo? Tisti, ki ima povprečno plačo. Družina, ki ima imenovani dve povprečni plači, niso upravičeni do nobenih ugodnosti, do nobenih socialnih transferjev in imajo najmanjše in tukaj noter ubijate predvsem, bi rekel, družine s povprečnimi prihodki. Spoštovana državna sekretarka, vi ste napisali, da davčna zakonodaja nima ne vem kakšnega velikega vpliva. Poglejte, vsak podjetnik, vsak investitor, ko se odloča, v katero državo bo šel, bo ta prvo preveril, kakšna je davčna politika. In če je davčna politika neugodna, se bo odločil, bi rekel, za drugo državo in to pomeni, da bo odpiral nova delovna mesta tam. Veliko držav tudi v naši okolici je v zadnjem obdobju znižalo davke, tudi Hrvaška, tudi Švica. Avstrija je naredila temeljito davčno reformo v zadnjem letu in učinki te davčne reforme se poznajo, predvsem kaj, v žepih državljank in državljanov, Republike Avstrije, v novih delovnih mestih. In še en primer, spoštovana državna sekretarka, davčna politika ni pomembna. En izmed razlogov, zakaj se je Cristiano Ronaldo odločil, da bo šel iz Madrida v Torino, je tudi italijanska davčna zakonodaja. Rezident Italije za prihodke v tujini, ki jih ustvarja v tujini, plača lahko pavšal samo sto tisoč evrov. V Španiji je pa ta obdavčitev bila štirideset odstotkov. Tukaj je, bi rekel, pomembna zadeva, no, in davčna politika, bi rekel, prejšnje vlade in te vlade je neustrezna.